virðulegi forseti hæstvirtur utanríkisráðherra kom einmitt þarna að kjarna málsins það tekur langan tíma að reka mál fyrir alþjóðadómstólnum í haag það er nú einu sinni þannig að ég met stöðuna sem svo að norðmenn

þess vegna tel ég að það sé mjög mikilvægt að við hröðum þessum undirbúningi að við ljúkum þessum undirbúningi og látum síðan virkilega á það reyna fyrir þessum dómstól ferli sem mun þó taka nokkur ár en látum á það reyna fyrir þessum dómstól hver réttur konar á svæðinu er það er alveg ljóst öllum sem fylgst hafa með að norðmenn hyggjast ekki gefa eftir eina tommu í málinu og við munum aldrei fá neina niðurstöðu í það nema fyrir þessum dómstól